Ungarische Studenten haben davon einen Vorteil, weil sie in ihrer Stadt in Budapest zwei Abschlüsse bekommen. Ich, und ich darf das für meine gesamte Fraktion sagen, lieber Herr Premierminister, wir verstehen einfach nicht, warum dieser Vorteil jetzt dieser Universität weggenommen wird. Die Bitte von unserer Seite ist klipp und klar Die Freiheit der Wissenschaft ist ein Grundwert der Europäischen Union, die gilt es hochzuhalten und die gilt es zu verteidigen. Die Universitätsverantwortlichen wollen einfach nur ihre Arbeit machen, nämlich Studenten unterrichten.

Ich verstehe eine zweite Sache nicht, nämlich Ja, man kann anderer Meinung sein, man kann unterschiedliche Positionen in einer Debatte vertreten, natürlich.

Minister, Abgeordnete. Gewählte Politiker entscheiden in Brüssel. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir das auf Dauer beschädigen. Ich sage, es gibt viele nationale Politiker, die Stimmung gegen Europa machen.

Ein starkes Ungarn braucht auf Dauer eine starke EU, und das dürfen wir nicht beschädigen. Ich verstehe allerdings eines ein bisschen besser, das möchte ich auch deutlich machen Wenn die ungarische Regierung eine Initiative auf den Tisch legt, wissen zu wollen, wer die NGO finanziert und wie sie finanziert sind, dann wundere ich mich schon, warum die grüne Fraktion das jetzt attackiert. Hier in Brüssel ist die grüne Fraktion die, die am meisten für Transparenz eintritt. Sie wollen wissen, wie NGO finanziert

Ich würde auch gerne wissen, wer das alles finanziert.

machen. Ungarn hat in vielen Bereichen hervorragende Arbeit geleistet, und ich sage ausdrücklich dazu Auch manch konservative Politik gehört zu meiner Parteienfamilie, zur Europäischen Volkspartei dazu, und da lassen wir uns von niemandem Ratschläge geben, wer zur EVP gehört und wer

Ich muss Frans Timmermans in einem Punkt leider korrigieren Diesen Weg praktiziert nicht jede Partei es ist der

Die Abweichungen wurden immer abgestellt, die die Kommission von ihm erbeten